Monsieur le Président, chers collègues, la Commission a publié hier son premier rapport de surveillance macroéconomique et c'est une bonne chose que ce mécanisme se soit mis en place.

On doit constater que les seuils d'alerte pour les déséquilibres macro économiques ont été adaptés pour éviter que l'Allemagne ne tombe sous le couperet d'une surveillance renforcée.

Il y a un directoire franco allemand, auquel il vaut mieux ne pas toucher, et puis il y a les autres, auxquels on peut s'attaquer.